Kryzys humanitarny w Wenezueli się pogłębia, każdego dnia sytuacja staje się coraz gorsza. Stałe zainteresowanie społeczności międzynarodowej, a w szczególności Unii Europejskiej, jest bez wątpienia tym, co wenezuelskiej opozycji jest dzisiaj bardzo potrzebne. Owszem, rozmowy na Barbadosie trwają, ale nie może to uśpić czujności społeczności międzynarodowej. Pamiętajmy, że to właśnie presja międzynarodowa sprawiła, że reżim Maduro w ogóle usiadł do stołu. Zatem przede wszystkim musimy pamiętać o indywidualnym cierpieniu i tragedii tysięcy mieszkańców Wenezueli, gdzie blisko czterech milionów osób dotyka niedożywienie. Dotyczy to w szczególności kobiet w ciąży i dzieci.

Jeśli chodzi o samą Wenezuelę, jedyną możliwością pomocy jest oddolna dystrybucja żywności i leków, która problemów nie rozwiąże, ale pozwoli przeżyć do momentu, kiedy pojawi się polityczne rozwiązanie. Polskie organizacje pozarządowe bezpośrednio niosą pomoc Wenezuelczykom. Bezcenna jest także rola kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji partnerskich.